Señor presidente, dos noticias coinciden en el mismo tiempo por un lado, se está decidiendo si la central de Garoña, en Burgos, deberá permanecer abierta otros veinte años más por otro lado, se aprueba la construcción de un almacén de residuos nucleares en la central nuclear de Almaraz, en Cáceres. Portugal ya ha presentado una reclamación y esperamos que la Comisión Europea resuelva contra este disparate.

Siguen una estrategia la estrategia del Gobierno del Partido Popular por alargar la vida del ya de por sí envejecido parque nuclear del Estado español. Gobiernos autonómicos, técnicos, plataformas ciudadanas y, por supuesto, también desde esta Cámara nos vamos a seguir oponiendo a esta grave amenaza una amenaza capitaneada por un gobierno títere de las eléctricas un gobierno que quiere seguir otorgando beneficios al oligopolio, pero no es capaz de crear un bono social que evite las muertes por pobreza energética. Como dice esta chapa, Garoña, ni de coña.